C'était un pari risqué parce qu'on a confié cela à quatre rapporteurs et à trois commissions.

Nous avons fait un pari sur le changement et je crois que nous avons jusque là plutôt bien réussi. Sortir des sentiers battus, c'est rendre plus cohérente l'action extérieure de l'Union européenne.

Combien d'années ne cessons nous de renouveler cette requête qui consiste à budgétiser le Fonds européen de développement parce qu'on s'est donné l'habitude de faire la leçon au reste du monde en matière de démocratie alors que, nous mêmes, n'avons pas été capables d'avoir un pouvoir ou un copouvoir de dernier mot en matière d'exécution du Fonds européen de développement.

qu'il faut se rendre à l'évidence que les États et la Commission ne peuvent pas tout faire. L'argent manque partout, alors quoi de plus normal que d'inviter le secteur privé à drainer une partie de son épargne et une partie de ses moyens en direction du développement.